Keď spomíname rozpočet, tak určite by sme mali hovoriť o programoch a ich podpore pre ďalších sedem rokov, a nielen teda programoch mobility a programoch vzdelávania ako je program Erasmus a takisto aj iné programy, ktoré sú pre mladých ľudí dôležité. A to je hlavne program Mládež v akcii, ktorý im práve pomáha získať neformálne vzdelávanie, skúsenosti a možno i iné náhľady na skutočnosť, ako by získali v škole. Preto si osobne myslím, že by sme určite mali podporiť tento program pre ďalšie obdobie a všetky jeho súčasti tak, ako sú. Takisto hlavne podporu neziskových a mimovládnych mládežníckych organizácií, ktoré sú práve tým motorom a tým, čo pomáha mladým ľuďom, aby získavali skúsenosti, a je to vlastne priestor, ktorý získavajú, kde sa môžu sami realizovať a môžu získať vlastný náhľad na budúcnosť.